já þær hafa ýmsar öfugmælavísurnar hrotið af vörum okkar þingmanna hér í þessum ræðustól í kvöld en öfugmælavísurnar hjá forsætisráðherra þær mættu nú að ósekju standa betur í hljóðstafnum að mínu mati ráðherrann kvað ríkisstjórnina munu leggja áherslu á umhverfisvernd nú sem fyrr hann ætlar bæði að nýta og njóta og að sjálfsögðu af fullri virðingu fyrir náttúrunni mér finnst að ráðherrann hefði átt að láta þetta ósagt þó ekki væri nema svona rétt á meðan þjóðin jafnar sig á þeim myndum sem hún hefur fyrir augunum í fjölmiðlum þessa dagana rétt á meðan verið er að eyða dýrmætu gróðurlendi og ómetanlegum náttúruperlum í ævintýralandi óbyggðanna norðan vatnajökuls þessi ríkisstjórn leggur ekki áherslu á umhverfisvernd og hefur aldrei gert þessi ríkisstjórn leggur hins vegar áherslu á það að laða til sín erlenda fjárfesta á sviði þungaiðnaðar og hún leggur líka áherslu á hagsmuni orkufyrirtækjanna en hagsmunir þessara aðila munu seint fara saman með hagsmunum náttúru og umhverfisverndar en auðvitað ber að þakka það sem vel er gert það ber að þakka áform um stofnun vatnajökulsþjóðgarðs en jafnframt þurfum við að vera á varðbergi það verður að tryggja að vel væri búið að vatnajökulsþjóðgarði

ég spyr fáum við til dæmis öfluga þjóðgarðsstofnun íslands þegar vatnajökulsþjóðgarður verður stofnaður þar sem allir þjóðgarðarnir okkar geta verið saman fengið sess ásamt friðlýstum svæðum ég leyfi mér að efast um það

í ræðu sinni vék forsætisráðherra að frammistöðu okkar í loftslagsmálum framtaki okkar á því sviði og nefndi viðurkenningar frá alþjóðlegum samtökum fyrir framtak í loftslagsmálum ég hef ekki heyrt um þær og ekki gat hæstvirtur forsætisráðherra þeirra samtaka sem eiga að hafa veitt okkur viðurkenninguna en sannarlega eru loftslagsbreytingar af mannavöldum eitt það áleitnasta svið sem við höfum við að glíma þessa stundina

hver er staða okkar í dag og hvert stefnir við íslendingar losum í dag sem nemur tólf komma einu tonni af gróðurhúsalofttegundum á mann á ári allar álbræðslurnar sem stjórnvöld hafa nú komið á koppinn og eru í pípunum þegar þær verða orðnar að veruleika hækkar losunin í nítján og hálft tonn á mann hin löndin í evrópu löndin í evrópusambandinu losa ellefu tonn við stefnum að því að verða við hliðina á bandaríkjamönnum sem eru heimsmeistarar og losa tuttugu og fjögur tonn forsætisráðherra stærir sig af því hversu oft íslendingar lenda í fyrsta sæti í alþjóðlegum samanburði en hvað með þennan samanburð hæstvirtur forsætisráðherra ertu stoltur af honum ég er það ekki og ég er viss um að þjóðin okkar er ekki stolt af því að vera hér í fremstu röð þeirra sem losa mengandi gróðurhúsalofttegundir góðir íslendingar við þurfum breytingar og við breytum í vor þegar kosið verður til alþingis í vor kjósum við fyrst og síðast annars konar atvinnustefnu atvinnustefnu sem stenst mælikvarða sjálfbærrar þróunar atvinnustefnu sem byggir á sterku menntakerfi kraftmikilli vísindastarfsemi og blómlegu menningar og listalífi krafturinn í háskólunum okkar verður virkjaður sem aldrei fyrr vísindastarfsemi verður leyst úr viðjum